Ich darf das aufnehmen, was die meisten gesagt haben Es war ein zu enger Zeitrahmen für ein solches Dossier, den wir zur Verfügung hatten, um weit über 600 Änderungsanträgen zu bearbeiten, die durchaus in der weit, weit überwiegenden Mehrzahl sehr wichtig waren und auch eben sehr kompliziert waren, weil die Materie kompliziert ist Online und Praxis miteinander zu verbinden und